Lahko? Prav, to, kar ste zdaj rekel, velja za ta mandat. In velja za to nesposobno vlado in velja za to nesposobno vodenje tega državnega zbora. V preteklosti, predsednik, ni bilo tako. Ni bilo tako. O tem govorim kompetentno, ker sem sedel kot minister tamle na interpelaciji, na vašem stolu pa je sedel gospod Presečnik, ki je vodil sejo, pa še kdo drugi. Sedanja ministrica, zdaj, zaradi tega, ker pač vi počnete in dovoljujete, moram jaz to razgaliti pred slovensko javnostjo. Sedi tam na svojem stolu, približno me spominja na študenta, ki mora biti na predavanjih, ker sicer ne bo, pogojev za izpit, ne, pa piše tvite ali pa ljubavna pisma, ne. To dela ministrica. Piše tvite in se reži. Med drugim je zapisala pravkar, ne: "Definicija družine in razmere družine so širše, otrok je tisti, ki ustvarja družino." Seveda po sistemu dva ata, ne, pa otrok, ne, pa je družina, ali pa dve mami, pa je tudi družina, če je še otrok, ne. Propagando pelje ne, namesto da bi počela to, kar sem jaz počel recimo. Ko sem jaz sedel na tistih stolih tam in se zagovarjal v obliki interpelacije, pa je nasproti mene tamle sedel general z veliko vojsko, ki se je imenoval gospod Möderndorfer, ne. Predsednik, enega poslanca praktično ni bilo, da mu ne bi odgovoril takoj. Ko pa mi je začelo zmanjkovati časa, pa sem seveda bil prisiljen, da, gospod Jurša se bo spomnil, nekako združim dva, tri nastope poslancev, pa potem odgovorim. Mi pa smo zdajle štirinajst, ne, se pravi, od devetih zjutraj govorimo o tej interpelaciji, ministrica se pa reži, pa piše tvite. če ste sposobna, če ste kompetentna, kar vi pravite, da se, pa tudi vaš vlade tako verjetno misli, po tem začnite govoriti. Začnite odgovarjati. Posebej še enkrat poudarjam, ni bilo poslanca, ki mu ne bi odgovoril, in to takoj. Vi pa ste tudi odgovor predsednika državnega zbora na vprašanje gospoda Tanka, je pa seveda, vidite, kaj je, ne, ali je nesposobna vlada, kar tako itak po mojem je, ne, ali pa čaka tu zato, da bo minil čas, ne, da bojo izpolnjeni pogoji za izpit, ne, če vrnem zgodbo v življenje študentov. Poglejte, gremo na praktične primere. Ko so se na relaciji med državnim zborom in leta dva tisoč dvanajst izgubili podpisi, mimogrede, danes so vsi postopki vseh organov, tudi policije in tožilstva, končani in ni nobene krivde na ravni MNZ, tako da vemo, ne, sem jaz poklical predsednika vlade in rekel: "Predsednik, zgodilo se je to in to, če boš ocenil, da je ovira prevelika, lahko takoj poveš, da si sprejel moj odstop." In poslal sem mu seveda, ne odstop, ampak ponudbo za razrešitev, kako se že reče, no, se opravičujem, skratka, ponudil sem mu odstop, ne odstopil, ponudil sem mu odstop. Zakaj? Ker mora vlada delati naprej, ker mora vlada upravljati odgovorno to državo. In njegov odgovor je bil, če bom zaslutil, da je najmanjša krivda na tvoji strani ali strani tebi podrejenih, bom odstop tudi sprejel. To je odgovorno. Kaj pa vi počnete? Držite se stola, ko da so vas je s super kleberjem nekdo prilimal gor, še vstati ne bi ne morete, ali kako. Poglejte, če imate čisto vest, pridite na Komisijo za peticije. Ne, tam vas ni, zbežite pred resnico. Zdaj še državna sekretarka več ne prihaja. Glejte, če imate čisto vest, pridite pred kamero in povejte! Če pa nimate, pa v tla gledate, ja, prav, pol pa naj si gledalci ustvarijo svoje mnenje. Ko govorite o tem, kako je nemogoče, da bi posegali navzdol, jaz sem vam že povedal, kaj oni so neodvisni, so samostojni bla, bla, bla. Leta dva tisoč tri je ustavno sodišče odgovorilo na to dilemo. Ustavno sodišče. Takrat sta se sprla generalni Policije in minister, ker generalni direktor Policije ni hotel dati določenih podatkov ministru. Odločilo je ustavno sodišče. In če upoštevam odločbo ustavnega sodišča in mnenje skupine skrajno levih ustavnih pravnikov, vam lahko povem naslednje, vi ste upravičena do vsakega podatka, do vsakega podatka, ne morete se sklicevati na to, da so oni samostojni, pa strokovni in tako dalje in tako dalje, ampak ste dolžna ukrepati. Celo v primeru Policije, ki dobro veste, da gre za veliko bolj občutljive osebne podatke, ko gre za prisluškovanja, ko gre za druge prikrite preiskovalne ukrepe, je situacija po tisti odločbi ustavnega sodišča in po tistem strokovnem mnenju jasna, minister ima pravico do vsakega podatka, razen če zakon to omeji. Potem smo pa to omejili v enem primeru. Vi takih omejitev nimate navzdol, zato se ne izgovarjajte, ne bežite pred realnostjo in ne, ne vem, kaj naj rečem, ne lažite, da nimate možnosti, imate. Seveda ne morete odločati, imate pa druge možnosti posegov. Ko smo imeli eno sejo, ne vem, katera je že bila, a je bila Komisija za peticije ali Odbor za delo, družino socialne zadeve, je vaša državna sekretarka rekla približno takole: "Ne morem govoriti o osebnih podatkih, o zadevi, ki se nanaša na koroške dečke, ne morem govoriti o tem, a veste, to so zaupni podatki, lahko škodi to otroku in tako naprej." Na moj predlog smo sejo zaprli za javnost, se preselili v tisto sobo tamle v na vrhu ta malo in državna sekretarka je spet obnemela. Ko smo jo vprašali, zdaj pa tukaj povejte, kaj so tisti razlogi, da se je to, da se je ta odvzem otrok dogodil, ni imela kaj za povedati. Se pravi, sklicevala se je na neko neko zaupnost, ko pa so bili vzpostavljeni tehnični pogoji, da se ta zaupnost varuje, je bila pa tiho. Je bila pa tiho, saj se bili nekateri poslanci in ni povedala nič, ne. Pa še nekaj, gospa ministrica, ko je v šentviškem predoru padlo s stropa pet ali kvadratnih metrov ometa, pa je bil poškodovan en avstrijski avto, ne, mislim, da državljan ni bil, je minister Žerjav poslal, je ponudil odstop. Kaj ima minister Žerjav s petimi kvadratnimi metri ometa. Koliko je bil on kriv? Objektivno se je čutil odgovornega. To je bila vlada Janeza Janše, ne. Danes, ko pa imate sodbo Vrhovnega sodišča, sodbo Vrhovnega sodišča, da je šlo za kršitev ustavnih pravic, ki so jih naredili vaši podrejeni, pa vi, paol kile superkleberja pa na pa na stol. Namesto da bi ponudila odstop in odšla. Vidite, to so merila. To so merila, ne. Ko v Parizu iztiri vlak, minister za promet ponudi odstop pa tudi odide. V Sloveniji je pa vse drugače, a ne. Skratka, da zaključim. Glejte, ministra, vas so imenovali na ta položaj zakaj, ste pač članica neke politične stranke in ker je tista politična stranka v vladi ste vi to ta položaj dobila. Priplaval vam je po vodi, ne, po defaultu, ker ste pač pomembna članica neke politične stranke. Saj tako je načeloma v vseh vladah, ampak gospa ministrica, za vsakim od teh poslancev tukaj je nekaj sto ali nekaj tisoč do šest tisoč sto enajst, v primeru Janeza Janše, glasov, volivcev. Se vam ne zdi, da ste dolžna spoštovati volivce in odgovarjati in ne sedeti prilimana na stol. Vprašajte svojo vest. Hvala lepa.